Frau Präsidentin, verehrte Frau Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Heute war es in vielen deutschen Zeitungen zu lesen Der Luft und Raumfahrtkonzern EADS will in seiner bisherigen Verteidigungssparte Cassidian zahlreiche Stellen streichen. Mich als oberbayerische Abgeordnete macht es besonders betroffen, dass der oberbayerische Standort Unterschleißheim bei München voraussichtlich vollständig geschlossen wird.

Allein in Bayern sind mehr als 400 Unternehmen der Luft und Raumfahrtindustrie ansässig, rund ein Drittel aller Beschäftigten dieser Industriesparte arbeiten in Bayern.

Doch seit Jahren stagnieren Budgets, der Branche fehlt es an Perspektive. Das hat auch für den zivilen Bereich drastische Folgen. Viele Unternehmen der Nicht Raumfahrtindustrie profitieren von unzähligen Produkten als Ergebnis der Weltraumforschung. Gleichzeitig sind unzählige Dienste, auf welche unsere Bürgerinnen und Bürger und auch wir selber im täglichen Leben zurückgreifen, von der Raumfahrt direkt oder indirekt abhängig, z.

das Fernsehen, Hochgeschwindigkeits Internet, Navigationssysteme, das europaweit automatische Notrufsystem eCall, und auch die Landwirtschaft greift gerne auf Geodaten zur Landverbesserung zurück. Es ist daher an der Zeit, eines der größten Probleme der Weltraumbranche anzugehen, nämlich die Finanzierung.

Unternehmen scheuen sich, viel Geld für Innovationen in die Hand zu nehmen, wenn am Ende unsicher ist, ob sie einen Abnehmer dafür finden. Ich persönlich bin daher davon überzeugt, dass wir eine Art Anschubfinanzierung brauchen, um Geld für Innovationen zur Verfügung zu stellen, mit denen dann wiederum Wirtschaftswachstum generiert und Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Dieser sollte den Unternehmen als Leitplanke für Investitionen dienen. Das Europäische Parlament hat sich stets für eine ehrgeizige europäische Weltraumpolitik stark gemacht.

Galileo gilt es für seine volle Einsatzfähigkeit schnellstmöglich fertigzustellen.

Lediglich mit einer echten europäischen Weltraumpolitik versetzen wir unsere heimische Raumfahrtindustrie in die Lage, wettbewerbsfähig zu werden und auch wettbewerbsfähig zu bleiben.